Herr Präsident! Herr Barroso, Ihre Pläne heute sprechen wirklich für Engagement, Tatkraft und den Blick in die richtige Richtung. Statt allerdings Fragen zu beantworten, müssen wir uns angesichts der dramatischen Entwicklungen jetzt der Gegenwart widmen, um eben diese Probleme für unsere Bürger und Bürgerinnen zu lösen.

Hier braucht es jetzt direkte Hilfe durch gezielte Investitionen in Bildung, Gesundheit und Umwelt und in Arbeitsplätze. Es braucht die europäischen Werte.

Sie haben auch die Banken erwähnt. Die Menschen verstehen die Vorgänge nicht.